Hvala, podpredsednik, za dano besedo. Spoštovani minister, državna sekretarka, ostali predstavniki ministrstva, kolegi kolegice, vsem skupaj lep pozdrav! Pred nami je danes že večkrat zastavljeno vprašanje. Bomo šli v smer, kot to določa ustava? Ustava, ki jo imam pred nami. V poslanski skupini SDS vsekakor želimo delovati v skladu z ustavnim redom Republike Slovenije, zato je tudi danes pred nami predlog zakona o spremembi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katerim se predlaga udejanjanje odločbe ustavnega sodišča, ki upam, da ste si jo prav tako prebrali, z dne četrti dvanajsti dva tisoč štirinajst, ki zahteva razveljavitev protiustavnosti z diskriminatornim financiranjem zasebnih osnovnih šol, ki izvajajo javno veljavne programe za šoloobvezne otroke. Torej, ustavno sodišče je četrtega decembra leta dva tisoč štirinajst odločilo, da je prvi stavek drugega odstavka šestinosemdesetega člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v delu, ki se nanaša na javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z ustavo ter določilo, da mora državni zbor ugotovljene protiustavnosti odpraviti v roku enega leta od objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Torej, odločba ustavnega sodišča, december dva tisoč štirinajst. Rok za odpravo: eno leto. Začetek leta dva tisoč šestnajst. Pred nami je dan ustavnosti triindvajsetega decembra in pred nami je zakon, ki rešuje odločbo ustavnega sodišča, in danes smo dvajsetega decembra dva tisoč osemnajst. Potem, ko prejšnja vlada, prejšnja resorna ministrica na tem področju eno leto ni naredila nič, da bi uveljavila odločbo ustavnega sodišča, smo v poslanski skupini SDS vložili zakon. Mnenje vlade tedaj, torej petnajstega dvanajstega, pred torej skoraj natančno štirimi leti bilo: "Ja, vemo, da smo pred iztekom roka enega leta, ki nam ga je dalo ustavno sodišče, ampak pripravili bomo sistemski zakon in, ne, obravnavali tudi ugotovljeno neskladnost zakonodaje z ustavnim redom Republike Slovenije." A zgodilo se ni nič. Poslanska skupina je potem drugič vložila zakon, isti odgovor: "Pripravili bomo sistemski zakon." Čakali smo. Zgodilo se ni nič. Potem smo tretjič vložili zakon v Slovenski demokratski stranki, zgodilo se ni nič. Potem je na vrsto prišla interpelacija ministrice za izobraževanje, znanost in šport, gospe Maje Makovec Brenčič in koalicija je rekla, da da prednost svoji ministrici pred spoštovanjem Ustave Republike Slovenije. In ker tudi ta vlada ni naredila nič na začetku tega mandata, smo v poslanski skupini že četrtič vložili zakon, s katerim želimo, spoštovati ustavni red Republike Slovenije. Skratka, pred nami so štiri leta kršenja človekovih pravic iz strank levo od sredine in levih strank, ki ob tem, ko vseskozi poudarjajo pomen človekovih pravic, kršijo določenemu številu oseb človekove pravice. Naj vas o tem v uvodu še spomnim, da vsakokratni ministri in pa tudi predsednik vlade tukajle prisežejo, da bom spoštoval ustavni red, in spoštovanje ustavnega reda se začne pri spoštovanju odločb ustavnega sodišča. Ampak glejte ga zlomka, medtem ko ta vladna koalicija, še preden se posuši podpis na odločbi ustavnega sodišča glede izbrisanih, vloži v državni zbor zakon, ker želi to odločbo izpolniti, na drugi strani določen del prebivalcev te države že štiri leta čaka na spoštovanje človekovih pravic oziroma na izpolnitev odločbe ustavnega sodišča. Torej je nedvomno dokazano, da v tem mandatu tudi glede na mnenje vlade šest strank koalicije ne želi spoštovati ustave, izključno iz enega razloga, ideološkega. O tem pa več v nadaljevanju, kajti verjetno bomo danes spet poslušali o tem, kako so pomembne finančne posledice, kako smo mi obljubljali predstavnikom v Vatikanu vse, naredili pa nismo nič. In spoštovani, od današnjega glasovanja bo odvisno dvoje, ali bomo poslanci spoštovali ustavo ali ne, in od današnjega glasovanja je odvisno tudi ravnanje stranke SDS tekom jutrišnjega dne. Hvala.